En primer lugar, porque va a ser fundamental para poder determinar las condiciones de todos los Estados miembros para ver su capacidad de pesca y porque ofrece garantías para que se pueda medir el grado de respeto de los límites de capacidad establecidos en el Reglamento de base de la PPC. Por eso mismo, aporta seguridad jurídica y claridad a todo tipo de operaciones que están relacionadas en la Unión con el ejercicio de la profesión de la pesca.

Finalmente, son definiciones congruentes con la política común de pesca, y esto nos va a permitir darle coherencia a todas las políticas y a toda la normativa de esta Cámara.